Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le septième programme d'action pour l'environnement fixe les objectifs à atteindre par l'Union et ses États membres dans le domaine de l'environnement d'ici à 2020. En dépit de ses qualités, le rapport qui est soumis à notre vote semble être une litanie de regrets et de reproches adressés à toutes les politiques européennes qui n'intégreraient pas suffisamment les enjeux environnementaux dans leurs objectifs.

Derrière la notion de l'agriculture, il y a des hommes.

Alors que des résultats sont déjà en cours, il est certain que les agriculteurs opèrent une véritable mission de service public pour l'Union et ses citoyens.

Sans durabilité économique des exploitations agricoles, il n'y aura pas de progrès en matière d'environnement, ni en matière climatique. Monsieur le Commissaire, quelle autre politique peut en dire autant?